Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à féliciter le rapporteur PPE, notre collègue Kariņš, pour ce rapport difficile, compte tenu du caractère sensible des négociations bilatérales dans le domaine de l'énergie entre pays européens et États tiers. L'accord intervenu en trilogue permettra une mise en œuvre rapide du projet de décision de la Commission et, par souci de pragmatisme, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Afin d'avoir une réflexion plus européenne sur notre stratégie énergétique, il était devenu nécessaire de diffuser plus largement à la Commission européenne les informations relatives aux accords énergétiques, tout en respectant le principe de subsidiarité. L'établissement d'un mécanisme d'information sur les accords intergouvernementaux va donc améliorer la transparence sur le marché de l'énergie et, ainsi, permettre d'anticiper les problèmes d'approvisionnement énergétique. Je me félicite que la présente décision ne crée pas d'obligation en ce qui concerne les accords entre sociétés commerciales. En temps de crise et, compte tenu des enjeux en matière de concurrence et de compétitivité, nous nous devions de protéger les intérêts de nos entreprises et les règles de protection des contrats privés.